miðjan febrúar tvö þúsund og átta

þar segir meðal annars með leyfi forseta öldurótið hefur einnig verið mikið á fjármálamörkuðum um allan heim íslenski markaðurinn hefur ekki farið varhluta af því undanfarið hafa neikvæðar væntingar einkennt markaðinn og hefur verið spenna á lánamarkaði aðgengi að fjármagni hefur versnað til muna og tryggingarálag íslensku bankanna hefur hækkað gríðarlega þannig að í ofanálag hafa bankarnir þurft að sæta því sem nærri má kalla róg um starfsemi sína tökum dæmi af sunday times á dögunum þar eru breskir sparifjáreigendur varaðir við því að leggja háar fjárhæðir á netsparireikninga landsbankans og kaupþings auðvitað hafa svona fréttir neikvæð áhrif á gengi fyrirtækja með þessu er ekki verið að kvarta undan réttmætri gagnrýni þegar þetta var skrifað voru tvö hundruð þrjátíu og sex dagar þangað til bankarnir komust í þrot með skelfilegum afleiðingum allt fram á þennan dag höfðum við staðið í óstjórnlegu stríði

áhrifin af áfalli bankanna hefur reynst íslensku

og almenn vissa fyrir því að allt væri með felldu í fjármálakerfinu umræður í stjórnkerfinu fjölmiðlum og kaffistofum einkenndust af trú af því að allt færi vel höfundur þessarar greinar sem ég vitnaði til er ég sjálf

að það fór nokkuð um mig að lesa hana núna á umliðnum dögum vegna þess að ég hef í kjölfar rannsóknarskýrslunnar auk þess að rétt aðeins kynna mér yfirborð hennar vegna þess að tímans vegna hefur ekki verið tækifæri til að kynna sér hana mér og þess vegna las ég þessa grein skýrslan sem nú liggur fyrir er auðvitað umfangsmikið verk og hana þarf að rýna og hana þurfum við að taka alvarlega af henni þurfum við að læra og við þurfum líka að skilja það sem í henni stendur við þurfum að skilja þá atburði sem áttu sér stað innan bankanna sem ég hygg að mörgum okkur hafi þótt mun ískyggilegri en við samt hugðum í aðdraganda skýrslunnar

allt skýrslan varpar nefnilega ljósi á veikleika fámenns samfélags þar sem nálægðin er svo mikil að hún getur jafnvel sannfært menn enn betur um að allt sé í lagi heldur en annars staðar þar sem orð eru tekin trúanleg þegar gögn vantar þar sem kunningjasamfélag og vinátta getur haft bein áhrif á ákvarðanir manna en hún varpar líka ljósi á átak manna einmitt og slík átök geta haft á skoðanir manna sem mun þess vegna geta myndast á vettvangi heilu stofnananna eða fyrirtækjanna hvað þá heldur það sé þetta er dálítið einkenni á íslensku samfélagi sem hefur verið um langa langa hríð og margt af þessu hefur okkur þótt það besta á íslandi hvað við erum fá en kannski hefur þarna við þessa atburði sem þarna urðu birst fyrir okkur nokkuð sem er hin hliðin á þeim peningi en ekki síst varpar þessi skýrsla ljósi á það ótrúlega ætlunarverk

að kenna erlendum fjármálamörkuðum sem margir hverjir eru mörg hundruð ára gamlir hvernig fara skuli að og á tímabili virtist það ganga ótrúlega vel á erlendri grund að sýna fram á þessa hluti við getum tekið dæmi af enska fjármálakerfinu sem er mörg hundruð ára gamalt það eru mjög öguð vinnubrögð sem þar hafa

slíkum þróuðum mörkuðum væri ekki fyrir hendi hér og á tímabili þótti það vera merki um þrótt íslenska kerfisins að það væri svo fljótt að bregðast við það væri eins og dýnamit þess vegna væru menn að ná þessum mikla árangri en með sama hætti reyndist það verða það sem að lokum

skýrslu heldur einnig vegna þeirra atburða sem hér hafa verið á undangengnu ári deilur vegna icesave mála og ýmissa slíkra hluta að alþingi verður auðvitað sjálft að fara að viðurkenna og taka sér það vald sem það hefur það vægi sem það hefur í þrískiptingu ríkisvaldsins verða alþingismenn að gera sér grein fyrir og virða við þurfum að gera það sjálf við þurfum að átta okkur á því að að erum við sem setjum þá umgjörð sem framkvæmdarvaldinu er ætlað að starfa eftir og það er líka okkar að fylgjast með því og hafa á því sjálfstæðar skoðanir og gera breytingar ef við teljum að sú umgjörð sé ekki með fullnægjandi hætti í áranna rás og kannski er þetta mjög gamalt hefur það verið svo að alþingi hefur kannski verið um of á hliðarlínunni þegar til þessara hluta er horft og ég hygg að það sé mjög dýrmætt fyrir alþingi núna að skoða sína stöðu bæði gagnvart eins og ég segi framkvæmdarvaldinu og eins gagnvart því þjóðfélagskerfi sem hér er uppi og grípa þá til viðeigandi ráðstafana þegar á þarf að

það ákveðið af hálfu utanríkismálanefndar að alþingi skyldi hafa mikið um það að segja hvernig því máli öllu yndi fram það er skrifað í nefndarálit meiri hluta utanríkismálanefndar að alþingi hafi miklu hlutverki að gegna þegar kemur að aðildarviðræðunum og að fylgjast með því spurning mín núna er sú höfum við alþingismenn verið að velta því sérstaklega fyrir okkur núna hvað stendur í þessu nefndaráliti og hvað við ætluðumst til að gera þegar það nefndarálit var samþykkt af þeim meiri hluta sem það gerði ég held að í því efni til dæmis hafi það skipt verulegu máli fyrir marga þá þingmenn sem studdu aðildarviðræðurnar að það var skrifað í nefndarálitið að alþingi skyldi hafa eitthvað um málið að segja en það þýðir líka að þeir hinir sömu alþingismenn og aðrir verða auðvitað að taka sér það vald sem þar var samþykkt og þar held ég að liggi nokkur vandi alþingis ég held að ríkið haldi það og mér fyndist mjög athyglisvert ef við gætum alþingismenn reynt að lesa þessa skýrslu dálítið líka með þeim augum hvaða lærdóm getum við dregið af þessu eða ætlum við bara að lesa skýrsluna

margir þættir sem munu síðar verða ræddir í framhaldi af útkomu þessarar skýrslu við skulum gera okkur grein fyrir því að þetta er aðeins einn liður í þessu stóra máli það eru rannsóknir sem nú eiga sér stað á þætti forsvarsmanna bankanna og þetta mun ábyggilega taka langan tíma að leysa úr en ég legg áherslu á það að alþingi þarf sjálft að huga að því hvaða stöðu það hefur og hvað það getur gert til að efla hlutina